Așa cum am subliniat și cu ocazia audierii pe care am organizat o luna trecută, un sistem eficient de recunoaștere este esențial pentru mobilitatea forței de muncă înalt calificată. De exemplu, fizioterapeuții români primesc mai rapid dreptul de practică în Franța după intervenția SOLVIT.

Un spațiu european deschis muncitorilor din toate statele membre este parte a soluției pentru aceste probleme. Conform ultimului raport al Comisiei, mobilitatea lucrătorilor români și bulgari a crescut PIB ul Uniunii cu